Fostul premier, Iulia Timoșenko, se află într o situație foarte dificilă, problemele sale de sănătate fiind accentuate de condițiile de detenție dar și alți membrii ai opoziției sunt închiși, li se inventează greșeli și li se intentează procese. Aplicarea selectivă a justiției, care are loc în prezent în Ucraina, nu este conformă cu regulile democrației și ale statului de drept. Uniunea trebuie să denunțe în continuare cu fermitate toate abuzurile și să solicite guvernului ucrainean respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale. Trebuie să luăm atitudine pentru Iulia Timoșenko, pentru ceilalți membrii ai opoziției, dar mai ales pentru toți ucrainenii care au dreptul la alegeri libere, corecte și democratice în toamna acestui an.